C'est vrai, c'est prouvé par les rapports de la Banque mondiale, par Amnesty International, ça nous replace au cœur du politique mais c'est une vérité qu'il faut parfois dire.